frú forseti fyrirspurnin sem hér er lögð fram um viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu var lögð fram í upphafi þings áður en ríkisstjórnin kynnti viðbrögð sín og áætlanir vegna hugsanlegs heimsfaraldurs af völdum fuglaflensu

þingnefndum vel upplýstum um stöðu þessara mála á öllum stigum þeirra sem ráðherra hefur ekki enn séð ástæðu til að gera afleiðingar ef farsótt brýst út er auðvitað mjög ógnvekjandi en engu að síður er mikilvægt að málið sé rætt yfirvegað og án þess að vekja upp óþarfa ótta hjá almenningi

sem getur haft svo víðtæk áhrif á allt samfélag og heimsbyggðina alla ef heimsfaraldur brytist út mér fyndist mikilvægt að fá fram hér frá ráðherra hvort það sé mat ráðherrans að allar viðbúnaðaráætlanir séu eins góðar og kostur er og ekki síðri en gerist í þeim löndum sem best búa sig undir heimsfaraldur vegna fuglaflensu og þá ekki síst hvað varðar lyfjabirgðir

hvað hefur verið gert sérstaklega í sóttvörnum hér á landi til að koma í veg fyrir að smitsjúkdómar geti borist milli dýra og manna og er samkomulag milli yfirdýralæknis og sóttvarnalæknis um fyrirbyggjandi aðgerðir í því efni ég tel líka mikilvægt að fá fram hvort það hafi borist beiðnir til stjórnvalda frá heilbrigðisyfirvöldum um fjármagn vegna fyrirbyggjandi aðgerða gegn fuglaflensu og hversu miklu fé hefur verið varið eða verður varið til forvarna og ég bæti við hvað liggur fyrir um kostnaðaráætlun og er gert ráð fyrir fjármagni í fjárlögum nú til forvarna og nauðsynlegra aðgerða

þar til bærra yfirvalda um aðgerðir og ég vildi gjarnan líka fá fram hvernig ráðherrann hyggst standa að kynningu og fræðslu til almennings um fyrirbyggjandi viðbrögð vegna þessarar ógnar og hyggst ráðherra gera alþingi og nefndum þingsins grein fyrir stöðu og framvindu mála en eftir því sem fram hefur komið munu niðurstöður liggja fyrir í desember og ég tel afar mikilvægt að hæstvirtur ráðherra gefi alþingi skýrslu þar um stöðu mála þegar þessar upplýsingar liggja frekar fyrir um viðbúnaðaráætlun og aðgerðir liggja fyrir í desember næstkomandi ég lét virðulegi forseti ráðherra vita um það í gær að ég yrði með fleiri spurningar vegna þess hvernig þetta bar að hjá ríkisstjórninni og hæstvirtur ráðherra á að vera kunnugt um það